Udział kobiet w procesie podejmowania decyzji politycznych z roku na rok jest coraz większy, jednak w dalszym ciągu nie uczestniczą one w życiu politycznym w tym samym stopniu co mężczyźni. W Unii Europejskiej średnio jeden na pięciu członków parlamentu krajowego to kobieta. Równe szanse kobiet i mężczyzn chcących uczestniczyć w życiu politycznym to bezdyskusyjnie jedna z podstaw demokracji. Myślę, że to ważne, aby inspirować kobiety do coraz większego zaangażowania w politykę, i dlatego z zadowoleniem przyjmuję różne propozycje zachęt i ułatwień, które prezentuje w swoim raporcie pani Pietikäinen. Preferencyjne traktowanie podczas obsadzania stanowisk mianowanych, układania list wyborczych czy przy rekrutacji na stanowiska kierownicze to właściwy krok kierunku większego udziału kobiet w życiu publicznym. Nie możemy jednak zapominać, że również ważne są wszelkie działania mające na celu faktyczne umożliwienie kobietom łączenia różnych ról, tak aby zaangażowanie w politykę nie odbiło się negatywnie na ich życiu rodzinnym. Dlatego też, aby realnie zwiększyć udział kobiet w polityce, nie możemy zapominać o niezbędnych działaniach umożliwiających im godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Warto także przy tej okazji wspomnieć o problemie nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, z którym mamy do czynienia od lat na różnych płaszczyznach zatrudnienia. Fakt, że przez wiele lat od czasu wprowadzenia do przepisów prawnych zakazu dyskryminacji w tej dziedzinie niewiele się zmieniło, świadczy o tym, że bez szczególnego zaangażowania ze strony państw członkowskich nie uda się wprowadzić w życie faktycznej równości kobiet i mężczyzn.